La crise a considérablement accentué le problème du sans abrisme, mais je crois que, aujourd'hui, il faut se rendre compte que tous sont menacés n'importe quel Européen peut tomber demain dans le sans abrisme. Le premier levier sur lequel nous pouvons agir est, bien sûr, le Fonds social européen, qui permet l'intégration ou la réintégration professionnelle, l'entrée dans l'emploi, l'adaptation à des emplois nouveaux, le retour de chômeurs dans l'emploi. Mais au delà et, en tant que présidente du groupe de travail sur le Fonds social européen et Progress je tiens à souligner que le programme Progress peut et doit nous aider aussi à aller plus vite dans la résolution de ce problème prévenir, d'abord, mais aussi définir tous ensemble des indicateurs pour nous doter d'une véritable politique ou approche, efficace

Il existe, au niveau européen, de bonnes pratiques pour atteindre ces objectifs. Je crois que nous devons, tous ensemble au niveau de la Commission et au niveau de notre groupe de travail, ainsi que dans la commission de l'emploi et des affaires sociales avec notre présidente, Mme Berès savoir ce qui se fait et ce qui marche dans les États membres, quelles sont les stratégies véritablement porteuses d'avenir et si vraiment l'accompagnement individuel, le coaching, l'approche individuelle et le suivi personnel peuvent être des éléments importants, qui nous permettent de résoudre ces problèmes indignes de l'Europe.